Man braucht nur daran zu denken Wer von uns hätte sich vorstellen können, dass die Regierung in Ankara in einen Dialog mit einem Menschen tritt, der über viele Jahre als Unperson bezeichnet worden ist?

Wir haben die regionale Dimension die weder von Rat noch Kommission hier erwähnt worden ist mit dem Nordirak und der Situation in Syrien. Das heißt, wir haben insgesamt eine Lage, die zusammen mit den Morden von Paris uns alle vor ein großes Fragezeichen stellt Wie geht es weiter mit der Situation der Kurden?

Wir sehen gleichzeitig aber eine massive Repressionskampagne gegen die KCK, also gegen Leute, die im Südosten der Türkei hauptsächlich kommunalpolitisch aktiv sind. Ich glaube, dass deswegen die öffentliche Debatte mit dieser Debatte heute hier im Europäischen Parlament vielleicht beginnen kann, dass sie Fahrt aufnehmen kann, dass das Kurdenproblem nicht mehr im Windschatten unserer Aufmerksamkeit liegt, sondern dass wir es öffentlich debattieren. Wir müssen einige Botschaften ganz klar transportieren. Zum einen an die türkische Regierung Wir verurteilen Terror, und wir verstehen, dass es für keine Regierung dieser Welt hinnehmbar ist, wenn jeden Tag ihre eigenen Soldaten und Polizisten unter Beschuss geraten und dabei ums Leben kommen. Wir ermutigen die türkische Regierung, den Dialog auf der Insel İmralı fortzusetzen. Diesen Faden sollte man nicht abreißen lassen. Aber die KCK Verhaftungswelle muss gestoppt werden, die Repression muss enden, und die türkische Regierung muss sich der regionalen Dimension des Problems klar werden Der Südosten der Türkei ist nicht mehr isoliert. An die Kurden ganz klar Distanzierung vom Terror das gilt für die BDP, das gilt aber auch für die KCK eine klare Distanzierung von Terror und Gewalt.